Señor presidente, presidente Sánchez. La ciudadanía espera que la Unión sea útil, que aporte un modelo de desarrollo económico con alma, centrado en las personas, que respete la diversidad, que se construya mediante una adhesión voluntaria y convencida.

Desde ahí estamos dispuestos a aportar estabilidad a nuestra Unión, contribuyendo a ella en un Estado que se enfrenta a cuatro retos transformar su modelo de desarrollo reforzar su sistema de protección social apostar por proyectos con valor añadido europeo y resolver problemas de convivencia que necesitan diálogo y política. Ante problemas tan complejos, saludamos su voluntad de huir del simplismo, un buen principio que suena mucho mejor que las conocidas y fracasadas recetas que venden en clips de treinta segundos los telepredicadores de moda. Esperamos que las buenas palabras se transformen en unos presupuestos alentados por estos principios y en una apuesta valiente por la convivencia que asuma que, si bien fuera de la ley, nada es posible, solo con la ley, tampoco. Y mucho menos, si se retuerce para convertir un problema político en una causa penal, como ha ocurrido en Cataluña.